Ja też jestem zdziwiona, że prowadzimy tutaj w tym Parlamencie debatę o edukacji seksualnej w Polsce, aby dzieci polskie miały możliwość bronić się przed pedofilią i przed niechcianymi ciążami. Papież Franciszek powiedział Seks jest darem Boga. Edukacja seksualna musi być prowadzona w szkołach. Powiedział to w trosce o młode pokolenie, a niestety odnoszę wrażenie, że szkolna edukacja seksualna w dzisiejszym czasie w Polsce za rządów PiS u stała się rzeczą bardzo podejrzaną. Ba, wręcz niektórzy mówią, że brak edukacji seksualnej chroni przed pedofilią.

W Polsce coraz więcej osób zarażonych jest chorobami wenerycznymi, kuleje profilaktyka HIV u, rośnie liczba matek poniżej 15. roku życia, dzieci rodzą dzieci, wzrasta liczba młodych osób, które odbierają sobie życie przez brak zrozumienia, nietolerancję i nienawiść. Tylko w 2018 roku 13,5 tysiąca dzieci w Polsce padło ofiarą przemocy seksualnej i tylko uczciwa, dobra edukacja seksualna pozwala młodym osobom później rozpocząć życie seksualne, pozwala radzić sobie z przemocą, zakusami pedofilów, presją rówieśniczą, pozwala również uchronić się przed wymuszoną inicjacją seksualną.